Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, cet instant n'est pas un instant de débat juridique c'est un vrai débat politique. C'est celui de l'avenir de l'Europe en matière de régulation financière. C'est l'aboutissement d'une partie des travaux qui ont été menés par le Parlement, avec le Conseil et sous l'impulsion de la Commission.

Il ne s'agit pas pour nous de nous amuser à faire une espèce de révolution ou de montrer des biceps. Il s'agit de faire en sorte que l'esprit qui a présidé aux accords entre le Conseil et le Parlement soit effectivement respecté.

Ce qui compte, c'est la façon dont ces textes seront mis en vigueur. À cet égard, je voudrais remercier le commissaire pour la clarté de son propos. Jamais nous n'avons mis en cause la Commission et les formules qui ont été prononcées par le commissaire vont totalement dans le sens de ce que souhaite le Parlement. Il s'agit d'un acte politique, consistant à dire ces institutions sont mises en place, nous devons leur donner les moyens concrets de fonctionner. Or, nous avons et je pense que ce ne sont pas simplement des doutes des suspicions sur la façon dont ces dispositions ont été effectivement mises en place par un certain nombre d'États membres, par ceux qui veulent détricoter la supervision européenne, ceux qui veulent empêcher une régulation financière au niveau européen. C'est contre cela que nous nous élevons parce que nous estimons que, s'il en avait été ainsi, nous aurions été floués dans la négociation sur la supervision. Elle a été longue, elle a été difficile. Chacun a fait des compromis. Nous avons eu un travail remarquable de la Présidence belge, une impulsion extraordinaire du commissaire et, aujourd'hui, on pourrait se trouver face à des institutions qui n'auraient, en réalité, aucun pouvoir par l'infériorisation des personnels qui sont désignés, par le fait que les États membres n'ont pas choisi les meilleurs, peut être parce que les rémunérations n'étaient pas attractives. En tout cas, aujourd'hui, il faut apporter une réponse concrète au Parlement et je dois vous dire, Madame la Ministre en dépit de l'amitié que j'ai pour vous puisque nous avons siégé sur les mêmes bancs, dans le même groupe et dans la même commission que la lettre dont j'ai eu connaissance, dont je voudrais admettre que ce ne soit qu'un premier draft n'est pas suffisante.

Vous dites, au nom du Conseil, que vous souscrivez mot pour mot à la déclaration qui vient d'être faite par le commissaire et je peux vous dire que, pour nous, ce sera une déclaration satisfaisante.

Elle traite des problèmes de ressources humaines, de ressources financières

Madame, c'est très important. Nous approuvons, au mot près, la déclaration qui a été faite ce soir en séance par le commissaire.